Ich möchte mich zur Verwendung von Nanomaterialien in Lebensmitteln äußern, denn diesbezüglich herrscht bei den Bürgerinnen und Bürgern große Unsicherheit. Auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit warnt davor, dass der aktuelle Stand der Wissenschaft keine zufriedenstellenden Informationen bezüglich wichtiger Auswirkungen von Nanomaterialien in Lebensmitteln liefern kann, insbesondere wie diese sich im menschlichen Körper verhalten. Daher sollten Nanomaterialien in Lebensmitteln keinesfalls zugelassen werden, bevor nicht entsprechende Testverfahren zur Risikobewertung zur Verfügung stehen, um die Lebensmittelsicherheit zweifelsfrei zu gewährleisten.